Regularnie spotykamy się z przypadkami nielegalnego handlu bronią. Ewidentny brak przejrzystości, konkretnych międzynarodowych rozwiązań prawnych w zakresie transferu broni konwencjonalnej lub jej komponentów, jest prostą drogą do niestabilności politycznej i napędzania konfliktów zbrojnych, a także ataków terrorystycznych oraz wzrostu znaczenia zorganizowanych grup przestępczych. Wszystkie powyższe czynniki powodują nieuzasadnione straty ludzkie i cierpienie milionów obywateli na całym świecie. Ponieważ w handel bronią zaangażowane są praktycznie wszystkie kraje świata, a jego wartość systematycznie rośnie, pomimo kryzysu, konieczne jest uregulowanie tej dziedziny na poziomie globalnym. Popieram zatem kluczowe w rezolucji wezwanie do przeprowadzenia szybkich negocjacji oraz pilnego przyjęcia i uruchomienia kompleksowego traktatu Narodów Zjednoczonych w tej materii. Jednakże niezależnie od ich wyniku, Unia Europejska powinna konsekwentnie wspierać działania prowadzące do ustabilizowania handlu bronią przy pomocy zabiegów dyplomatycznych, konsultacji oraz polityki informacyjnej.